Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Spielzeugrichtlinie insgesamt eine erhebliche Verbesserung zum Schutz unserer Kinder gebracht hat. Wir sind alle mit dem Vorsatz angetreten, die strengste Gesetzgebung sogar weltweit zu schaffen. Nun aber sind viele Eltern und Großeltern besorgt, weil es wie Sie erwähnt haben die Studien des BfR, des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung gibt.

In jedem Fall müssen wir den Sachverhalt intensiv prüfen. Es geht um den Schutz unserer Kinder. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, das zu tun. Aber ich denke, dass es schneller gehen müsste. Erst bis nächstes Jahr, sagen Sie, im Laufe des ersten Halbjahres wird es Erkenntnisse auch des wissenschaftlichen Ausschusses geben.

Es geht um den Schutz unserer Kinder. Es ist mir unbegreiflich, dass das Bundesinstitut so spät mit diesen Aussagen gekommen ist.